virðulegur forseti ég mæli fyrir breytingu á sveitarstjórnarlögum um er að ræða breytingu á tólftu grein laga númer fjörutíu og átta nítján hundruð níutíu og átta og fjallar greinin um fjölda fulltrúa í sveitarstjórn flytjendur þessa máls eru þingmenn hreyfingarinnar auk sigurðar inga jóhannssonar

sveitarstjórnir og það lýðræðisfyrirkomulag sem þær búa við hefur ekki verið mikið til umræðu hér á landi og hefur hingað til ekki þótt ástæða til að velta mikið vöngum yfir því með hvaða hætti lýðræði á sveitarstjórnarstiginu fer fram kosið er til sveitarstjórna á fjögurra ára fresti oftar en ekki listakosningu en þó tíðkast enn að einhverju leyti alla vega að einstaklingar séu kosnir fjöldi sveitarstjórnarmanna og aðkoma almennings að málefnum sinna sveitarfélaga hefur heldur ekki verið mikið til umræðu fámennið víða á eflaust sinn þátt í því en aðgengi íbúa að kjörnum fulltrúum í sveitarstjórnum er án efa mjög víða ágætt undanfarin ár hefur þó orðið eðlisbreyting á þessum málum þar sem verkefni sveitarfélaga hafa stóraukist sérstaklega með yfirtöku þeirra á grunnskólastiginu og miðað við umræðuna má gera ráð fyrir að sveitarstjórnarstigið muni taka að sér enn fleiri verkefni á næstu árum í því efni hefur verið rætt um heilsugæsluna málefni fatlaðra og jafnvel framhaldsskóla eins hefur töluvert verið um sameiningar sveitarfélaga undanfarin ár og uppi eru hugmyndir um enn stórfelldari sameiningar jafnvel með lögum en hingað til hafa slíkar sameiningar verið mál íbúanna á staðnum eins hafa einstök sveitarfélög stækkað gríðarlega undanfarin ár hvað íbúatölu varðar þess að fjölgun hafi orðið á fulltrúum almennings í þeim sveitarstjórnum þetta stafar af þeirri séríslensku reglu takið eftir því að kveðið er skýrt á um hámarksfjölda sveitarstjórnarmanna í þeirri grein núverandi sveitarstjórnarmanna sem fjallar um fjölda fulltrúa í sveitarstjórn þetta hefur meðal annars leitt til þess að borgarfulltrúum í reykjavík hefur ekki fjölgað um einn einasta frá árinu nítján hundruð og átta eða í hundrað og eitt ár þetta er einsdæmi í evrópu að mér telst til því yfirleitt er rætt um að vera þurfi lágmarksfjöldi sveitarstjórnarmanna miðað við ákveðinn íbúafjölda en ekki íbúafjöldi því er mælst til að eftirfarandi breyting verði gerð á tólftu greinar sveitarstjórnarlaga og hún hljóði svo með leyfi forseta a fyrstu málsgrein orðast svo í sveitarstjórn skal fjöldi sveitarstjórnarmanna standa á oddatölu og vera að lágmarki svo sem hér segir þar sem íbúar eru innan við þúsund sjö aðalmenn þar sem íbúar eru þúsund til fjögur þúsund níu hundruð níutíu og níu ellefu aðalmenn

og einn aðalmaður b í stað orðanna í átta ár í annarri málsgrein kemur í tvö ár annars grein lög þessi öðlast þegar gildi í greinargerð frumvarpsins segir svo með leyfi forseta markmið frumvarps þessa er að viðmið um fjölda sveitarstjórnarfulltrúa á íslandi verði færð til samræmis við það sem þekkist í nágrannalöndunum ákvæði tólftu greinar sveitarstjórnarlaga um hámarksfjölda kjörinna fulltrúa í sveitarstjórnum eiga sér hvergi hliðstæðu í evrópu að því best er vitað til að mynda má benda á ákvæði í sænskum sveitarstjórnarlögum þar sem kveðið er á um lágmarksfjölda kjörinna fulltrúa í bæjar og borgarstjórnum ákvæði um lágmarksfjölda eru eins eða svipuð annars staðar á norðurlöndum og í evrópu sjá vef evrópuráðsins í janúar nítján hundruð og átta var bæjarfulltrúum í reykjavík fjölgað í fimmtán hundrað og einu ári síðar eru kjörnir fulltrúar í borgarstjórn reykjavíkur enn fimmtán að tölu þótt fjöldi íbúa hafi fimmtánfaldast á heilli öld frá nítján hundruð og átta hefur landsframleiðsla á hvern íbúa einnig fimmtánfaldast og því má fullyrða að efnahagsleg umsvif í reykjavík hafi að minnsta kosti tvö hundruð tuttugu og fimm faldast á einni öld frambjóðandi til borgarstjórnar í reykjavík nú til dags þarf að fá um sjö prósent atkvæða til að ná kjöri og eru engin fordæmi um jafnfáa kjörna fulltrúa og jafnháan lýðræðisþröskuld í ámóta fjölmennu sveitarfélagi í nágrannalöndum okkar samkvæmt lögum annars staðar á norðurlöndum í evrópu og víðar ættu borgarfulltrúar í reykjavík því að vera fjörutíu og þrjú til sextíu og eitt hið minnsta hér er um að ræða lýðræðisskerðingu sem stríðir gegn anda evrópusáttmálans mannréttindasáttmála sameinuðu þjóðanna sem og ríó sáttmálans um staðardagskrá tuttugu og eitt sem er heildaráætlun ríkja sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun samfélaga fram á tuttugustu og fyrstu öldina í samráði við íbúana á hverjum stað og með þátttöku atvinnulífs og félagasamtaka þessi skerðing er alvarlegt mannréttindabrot hún er andstæð viðhorfum og venjum annars staðar á norðurlöndum í evrópu og víðar þar sem lýðræði er í hávegum haft þar sem meginmarkmiðið er ekki að torvelda heldur auðvelda þátttöku borgaranna í ákvarðanatöku um eigin mál og mótun samfélagsins til framtíðar nærri útilokað er fyrir einstaklinga og samtök utan hefðbundinna stjórnmálasamtaka að komast til áhrifa í sveitarstjórnum og ríkir því fákeppni í sveitarstjórnarmálum og fáveldi í stjórnunarháttum sveitarstjórna í borgarstjórn reykjavíkur og öðrum fámennum íslenskum sveitarstjórnum er fáveldið auk þess undirstrikað enn frekar með ranghugmyndinni um þörf á starfhæfum meiri hluta sem veldur því að átta til níu borgarfulltrúar hlaða á sig völdum og vegtyllum á meðan minni hlutinn situr hjá verklítill fjöldi aðalmanna í þessari tillögu er fenginn með því að miða við helmingsmun á ákvæðum í sænskum og norskum sveitarstjórnarlögum samanber myndina á blaðsíðu tvö í frumvarpinu frekari samanburður við nágrannalöndin leiðir eftirfarandi í ljós um íbúafjölda og meðaltal fjölda sveitarstjórnarmanna á hinum norðurlöndunum eins og sjá má í töflunni á blaðsíðu annars þá eru að meðaltali tuttugu og átta komma tvö sveitarstjórnarmenn í sveitarstjórnum í finnlandi tuttugu og fimm komma sjö í sveitarstjórnum í danmörku þrjátíu í sveitarstjórnum í noregi fjörutíu og fjögur sveitarstjórnarmenn að meðaltali í sveitarstjórnum í svíþjóð og meðan það eru einungis sex komma sex sveitarstjórnarmenn í sveitarstjórnum á íslandi miðað við íbúafjölda taflan á blaðsíðu þrjár leiðir svo enn frekar í ljós hvernig staðan er í nokkrum einstökum sveitarfélögum á norðurlöndunum hvað varðar fjölda sveitarstjórnarmanna eins og segir í frumvarpinu með leyfi forseta greinilegt er að miðað við nágrannalöndin er mikill lýðræðishalli hér á landi hvað varðar þátttöku og möguleika almennings til áhrifa í sveitarstjórnum og slíkar fámennisstjórnir sem hér hafa tíðkast eru einsdæmi vissulega má gefa sér að þetta fyrirkomulag sé einfaldlega barn síns tíma en með gjörbreyttu og stórlega auknu hlutverki sveitarstjórna sem stjórnsýslustigs verður að gera þá kröfu að almenningur og smærri samtök fái að hafa meiri áhrif á framgang mála með fjölgun sveitarstjórnarmanna má einnig gera ráð fyrir að nefndir og ráð sveitarstjórna yrðu skipuð kjörnum fulltrúum en ekki varamönnum eða öðrum liðsmönnum þeirra flokka sem sæti eiga í sveitarstjórninni slíkt mundi gera allt ferlið við ákvarðanatöku markvissara og ábyrgð kjörinna fulltrúa yrði einnig skýrari eins má gera ráð fyrir að krafa um stærri og öflugri sveitarstjórnir mundi enn frekar ýta undir sjálfviljuga sameiningu sveitarfélaga sem nú eru sjötíu og sjö talsins þrátt fyrir umtalsverða fækkun á liðnum árum sveitarfélögin hafa öll sömu stöðu og sömu skyldum að gegna samkvæmt lögum þrátt fyrir að vera ólík og misjöfn að landfræðilegri stærð og íbúafjölda hlutverk sveitarfélaga hefur tekið breytingum síðustu ár og verkefnin aukist umtalsvert og þörfin fyrir öflugar sveitarstjórnir og aðkomu fleiri að þeim hefur því farið vaxandi herra forseti þessi breyting er mikilvæg frá því sjónarmiði að lýðræði sé að miklu leyti valddreifing og þegar það er haft í huga þá liggur beint við að fjölga í sveitarstjórnum þegar þau sameinast öðrum til að gefa íbúum hinna mismunandi sameinuðu eininga færi á að hafa bein áhrif á starfsemi sveitarfélagsins þetta er mikilvægt ekki síst þegar haft er í huga þörfin á sameiningu sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu en ein helsta fyrirstaðan við sameiningar þar er að þar mundi reykjavík ná yfirburðum en með fjölgun borgarfulltrúa yrði pláss fyrir alla þannig gætu einnig félagasamtök og grasrótarhópar einnig tekið beinan þátt í störfum sveitarfélaganna og hugtakið þátttökulýðræði yrði fyrir alvöru virt breytingartillögur þessar snúa því fyrst og fremst um valddreifingu og aukið lýðræði möguleika almennings til að hafa meiri áhrif á umhverfi sitt og að byggja sér líf og umhverfi sem hann er sáttari við réttmætara og eðlilegra getur það ekki orðið vonandi fær þetta frumvarp góðar viðtökur í allsherjarnefnd en þangað mun það fara og meðal allra annarra þingmanna